Wel, wij, zowel ik in mijn achtertuin, maar nog altijd ook een beetje ook uw achtertuin, geachte commissaris, weten ondertussen wat dat effect is. De Opel autofabriek in Antwerpen gaat dicht en de vakbonden daar en dat zijn toch mensen die al jaren met dat dossier bezig zijn zijn er echt van overtuigd dat dit handelsakkoord een heel belangrijk onderdeel is

Ik heb daarom twee vragen aan u.

En ten tweede, bent u van plan om in de toekomst want u begint net aan uw mandaat dat soort impactstudies op het sociale vlak consequent in te voeren?